Vážená pani komisárka, nebolo by dobré zamyslieť sa nad tým, či pravidlá zavedené prvým železničným balíkom sú dobré, ak ich väčšina členských krajín odmieta aplikovať? Nebolo by správne, keby ste sa na túto tému stretli s ministrami dopravy členských štátov, aby ste sa dozvedeli, aké sú dôvody tohto stavu?